Les défis sont immenses tant concernant l'organisation interne de ce nouvel État que dans ses relations avec le Soudan, à leurs frontières communes et dans la région d'Abyei, riche en pétrole. Le Soudan et le Sud Soudan sont confrontés à des besoins humanitaires énormes. Les principaux défis sont la sécurité, l'accès aux populations en détresse et le respect des principes humanitaires. La crise est loin d'être finie. La communauté internationale doit absolument maintenir sa présence et une capacité humanitaire très importante. Nous devons rester très attentifs à l'évolution de la situation, déjà dramatique, mais qui pourrait empirer et constituer une menace pour la stabilité de la région. De plus, il est essentiel que l'aide au développement qui sera mise en place au Sud Soudan soit coordonnée et complémentaire avec l'aide humanitaire. Le lien entre urgence et développement prend toute son importance dans ce contexte où les structures étatiques sont très faibles et où la crise humanitaire va perdurer. L'aide au développement doit ainsi appuyer les structures étatiques et augmenter l'accès de la population aux services de base, actuellement assurés par les ONG et organisations internationales. Enfin, les événements au Sud Soudan et dans la région d'Abyei ne doivent pas faire oublier la situation au Darfour, considérée comme la pire crise humanitaire au monde. La vie de millions de gens dépend toujours de l'aide extérieure. Et permettez moi puisqu'il me reste quelques secondes de saluer le travail de M.